Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden no tengo conmigo mi tarjeta de votación porque no estaba prevista una votación en este momento, así que ruego conste mi voluntad de votar a favor de que se mantenga el orden del día tal y como está establecido. Una máquina, en esta ocasión, no me puede sustituir.